L'Italia è seconda solo al Regno Unito per numero di impianti offshore prevalentemente situati nel bacino del Mare Adriatico, un bacino pressoché chiuso e perciò tanto più a grave rischio se un incidente dovesse verificarsi nelle sue acque. Il Mediterraneo inoltre rappresenta una delle ecoregioni a più alta biodiversità del mondo e quasi un quarto delle petroliere del mondo passa per le sue acque. Quelli presenti in Italia sono certamente impianti meno pericolosi per dimensioni, per conformazione del territorio, per caratteristiche tecniche di quelli presenti nel Mare del Nord o nel Mar Baltico, ma questo non deve spingerci ad abbassare la guardia rispetto alle esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente. È di fondamentale importanza evitare che le attività di trivellazione offshore siano praticate in prossimità di zone turistiche o nelle quali gli effetti sulle comunità costiere e l'ambiente marino sarebbero devastanti.